virðulegi forseti það kom fram í umræðum um skýrslu iðnaðarráðherra um raforkumálefni að afhendingaröryggi raforku á vestfjörðum er langverst á landinu öllu og ótryggast það liggur líka fyrir að raforkuframleiðsla í fjórðungnum er aðeins um þrjátíu prósent af raforkunotkun fjórðungsins og vestfirðingar þurfa að treysta á raforku eftir flutningskerfi landsvirkjunar eða landsnets um sextíu prósent eða ríflega það ef raforkunotkun er flutt með streng vestur þess vegna hefur verið á undanförnum árum hugað að frekari virkjunarkostum á vestfjörðum til að auka raforkuframleiðsluna í fjórðungnum og þar með auka afhendingaröryggi raforkunnar og auk þess líka að opna möguleika til atvinnusköpunar með þeim hætti eins og menn hafa séð að mögulegt er annars staðar á landinu á árinu tvö þúsund og tvö þúsund og eitt voru til athugunar virkjunarkostir á glámuhálendinu svonefnd glámuvirkjun og ég leyfi mér virðulegi forseti að hreyfa þessu máli á nýjan leik í ljósi þess að komin er ný ríkisstjórn og ég vænti þess að með henni hafi aukist áhugi ríkisstjórnar á atvinnumálum og raforkumálum á vestfjörðum frá því sem verið hefur mörg undanfarin ár þess vegna spyr ég hæstvirtan ráðherra fyrstu hyggst ráðherra beita sér fyrir frekari athugun á virkjunarkostum á vestfjörðum svo sem glámuvirkjun sú virkjun mundi verða með sextíu og sjö megavatta afli og framleiða um fjögur hundruð gígavattstundir á ári sem er liðlega tvöfalt það magn sem vestfirðir nota í dag virkjunin eða áformin því þau hafa ekki verið útfærð nákvæmlega eðlilega eru stórhuga og gera ráð fyrir þrjátíu og þrír kílómetrar jarðgöngum heilboruðum með safngöngum með fjórum metrum í þvermál þau gera ráð fyrir miklu vatnasviði um hundrað áttatíu og átta fer kílómetrum

verulegri fallhæð þar sem raforkan er tekin niður en það eru út af fyrir sig nokkrir möguleikar á því annar hver er áætlaður kostnaður við glámuvirkjun umfram sambærilega kosti annars staðar á landinu miðað við fyrirliggjandi upplýsingar virkjunarkostum utan vestfjarða